v koordinácii v oblasti finančníctva, hospodárskej politiky, bankovníctva a podobne. Nie som si istý, či Európska únia v tejto dobe je tým hráčom, ktorý dokáže ponúkať alternatívy a východiská, pretože Európska únia sama osebe má vážne problémy, s ktorými si v súčasnosti nevie dosť dobre poradiť. Spomeňme iba súčasnú hospodársku krízu a začiatok problémov s Gréckom, ktoré dodnes nie sú doriešené, a pokiaľ naši ekonómovia, naši politickí lídri, nebudú dostatočne operatívne a konštruktívne vedieť riešiť problémy, ktoré máme v súčasnosti v Európe, ťažko budú ich odporúčania prijímať